Hvala. No, jaz se seveda strinjam z vami, niso sanje. Če bi petindvajset let nazaj te sanje že pričenjali udejanjati, danes o tem ne bi pogovarjali, ampak bi to bilo že realizirano. Ker če se morda še enkrat vrneva. Sto triintrideset kilometrov avtocestne razdalje med Mariborom in Ljubljano, kot ste povedala, sto šestinpetdeset kilometrov proge, ampak sto sedem kilometrov med Koprom in Ljubljano pa je kar sto triinpetdeset kilometrov proge. In seveda bo z izgradnjo drugega tira se to skrajšalo, ampak še vedno ne dovolj, da bi postala ta linija dejansko privlačna za ljudi in da bi postala prava alternativa. Ker poglejte, naše infrastrukture žal zelo zastarelo v tem kontekstu . Koper Murska Sobota, vlak celo klimatske, naprave niso notri vgrajene, tako da je res zelo, zelo neprivlačen klip, prevoza in je praktično nemogoče razmišljati, da se bodo ljudje, odpovedali avtocestnim povezavam in šli na vlak, v kolikor ne bomo te pogoje izboljšali. Ampak, če se vrneva še malo na, samo avtocesto, bi vas pa tudi vprašala, glede na to, da so resnično skorajda vsakodnevno ukvarjamo z zastoji na avtocesti Ljubljana-Koper, Koper-Ljubljana, tudi gor do Maribora. kaj se ne bi dalo tej terminske plane vseeno malo, prilagoditi. Na koncu koncev poletni sezoni se ne bi dalo, dela izvajati v nočnem času? Se voziš proti Kopru, na vsakih dvajset kilometrov je nova, zapora, kar pomeni nova pet- do desetkilometrska kolona. Prometne nesreče so vsakodnevnice, mislim, dejansko je stanje neznosno. To me še zanima, ali obstaja kakršen koli način oziroma plan, da se bo to stanje izboljšalo. Tako Koper- Ljubljana, kakor Ljubljana-Maribor. Hvala. Hvala lepa. Gospa ministrica, imate besedo za dopolnitev odgovora. Izvolite.